Vreau să reamintesc, de altfel și domnul Tanok a amintit acest lucru, că al Nashiri a fost acuzat de crime foarte serioase, participarea la atentatul împotriva unui portavion american, împotriva petrolierului MV Limburg. Opoziția noastră de principiu față de pedeapsa cu moartea trebuie să ne conducă să cerem autorităților americane să nu impună pedeapsa cu moartea Pe de altă parte, aș vrea să spun că, pentru grupul PPE, o relație transatlantică solidă a fost și este o prioritate, în măsura în care aceasta este bazată pe convingerea existenței unui set de valori comune și pe respectarea drepturilor omului. Suntem cu toții aici uniți în respingerea categorică a actelor teroriste și solidari cu victimele acestor atacuri. Eu regret însă faptul că se pun la un loc o democrație precum Statele Unite și dictaturi pe care doamna Vergiat le apără în mod explicit sau implicit.